Gospođo predsjedavajuća, zakonodavni proces nepotpun je i manjkav bez procjene učinaka propisa. Vrlo često su propisi koji se tiču zaštite na radu prekomplicirani ili nedovoljno dobro razrađeni, što inspekcijama ostavlja previše prostora za proizvoljna tumačenja. U pojedinim državama članicama inspekcije taj prostor koriste za nerazmjerno i često nepotrebno kažnjavanje poslodavaca i širenje antipoduzetničke klime.

Naročito podržavam onaj dio izvješća koji traži posebne mjere za žene reproduktivne dobi radi općeg cilja zaštite zdravlja nerođene djece i budućih generacija. No svakako valja uzeti u obzir i rastući broj agensa koji utječu na neplodnost kod muškaraca.